Erstens bin ich überzeugt, dass die Kommission jetzt gefordert ist, mit Google und dessen Marktmacht hart, aber fair umzugehen, um hier endlich eine akzeptable Lösung zu präsentieren. Google hat jetzt dreimal Inakzeptables vorgeschlagen ich finde, es reicht! Das anzunehmen wäre in der Tat ebenfalls nicht akzeptabel gewesen. Deshalb bin ich froh, dass hier noch einmal ein Aufschub von der Kommission vorgenommen worden ist. Von einem Konzern, der das Leben jedes Einzelnen in seiner Breite und Tiefe durchdringt und nebenbei noch Meinungsvielfalt und Medienpluralismus tangiert, kann und muss man Transparenz verlangen. Die Verpflichtung zur Offenlegung bislang geheim gehaltener Suchalgorithmen wäre hier ein probates Mittel. Wir müssen auch europaweit Suchmaschinen verpflichten, ausschließlich ein und dasselbe Suchkriterium für alle Dienste anzuwenden. Dieses Kriterium muss nach meiner Überzeugung die Relevanz sein. Zweitens Fairness kann nur in einem wirklich offenen Internet gestaltet werden. Der Fall Google zeigt deutlich, was passiert, wenn Geschäftsinteressen über Allgemeininteressen gestellt werden. Die Politik hat Google hier zu lange freie Hand gelassen. Das darf uns nicht noch einmal passieren. Wenn wir uns in den anstehenden Trilog Verfahren um die Verordnung zum digitalen Binnenmarktverordnung dazu hinreißen lassen, die Netzneutralität zu lasch zu regeln und durch kaum geregelte Spezialdienste die Hintertür zur Umgehung der Netzneutralität wieder weit aufmachen, wird der Fall Google tatsächlich nur ein laues Lüftchen gewesen sein. Die umfassende und ausnahmslos zu garantierende Netzneutralität ist die technologisch notwendige Sicherheit für einen fairen Wettbewerb. Sie darf nicht durch Spezialdienste ausgehebelt werden, weshalb Spezialdienste nur da zulässig sein dürfen, wo sie technisch zwingend notwendig sind und das Internet in seiner Freiheit und Offenheit nicht einschränken.